Această țară este printre cele mai sărace din lume, însă reușise să se mențină printre democrațiile din Africa. Din cauza ultimelor evenimente, ea a devenit una dintre cele mai periculoase zone de pe glob, iar rebeliunea din Nord a adus regiunea în pragul catastrofei umanitare. Este pozitiv, însă, faptul că săptămâna trecută puterea a fost transferată civililor, fiind investit noul președinte interimar, însă eforturile trebuie intensificate pentru a evita un conflict intern cu efecte dramatice asupra populației.

Subliniez necesitatea deschiderii unor coridoare umanitare pentru a asigura livrarea de alimente și medicamente către persoanele cele mai afectate.